gamlan þingmann alþýðubandalagsins og áður sameiningarflokks alþýðu sósíaflokksins hvort nauðsynlegt sé að hafa varnarviðbúnað á íslandi háttvirtur þingmaður kallaði eftir svörum hér áðan og ég rifjaði það upp meðal annars að þessi mál voru rædd hér þegar fyrsta ríkisstjórn davíðs oddssonar var mynduð þá voru þessi mál mjög ítarlega rædd hér á alþingi og á lýstu menn skoðunum sínum ýmsir vildu leggja nato niður á þeim tíma eins og ég rifjaði upp spurningin er nú liggur það fyrir að samfylkingin til dæmis virðist að minnsta kosti öðrum þræði þeirrar skoðunar að minnsta kosti fyrrverandi formaður samfylkingarinnar að nauðsynlegt sé að hafa hér varnarviðbúnað og gæta öryggis þegnanna það er út á þetta sem málið gengur

hefur þetta er kjarni málsins að er ekki friðvænlegt hér í heiminum nú í þeim skilningi að engin ógn vofi yfir vestrænni menningu eða vestrænum þjóðum eða þjóðum af öðrum toga í evrópu eða asíu við þurfum ekkert að halda okkur einungis við evrópu þó að evrópa sé okkur næst ég hygg að